Allerdings waren wir uns hier im Parlament einig, dass wir der Meinung sind, wir brauchen mehr Impulse für Wachstum, mehr Impulse für Innovation, eine andere Schwerpunktsetzung. Der Rat verweigert sich seit Jahren der Entlastung. Deshalb meine konkrete Frage an Sie War Ihre Aussage jetzt ein Ja, aber oder ein Nein, aber, oder sind wir uns einig, dass dieser MFR noch verbessert und verändert werden muss?